si richiama come l'elemento di equilibrio per una proposta comune del Parlamento, ci sono dei gruppi parlamentari che sono stati volutamente e immotivatamente esclusi senza che ce ne fosse una ragione, per poter costruire delle posizioni che sono artatamente di parte. Allora io penso che, prima di dare delle lezioni, bisognerebbe cercare di partire da questo atteggiamento e soprattutto partire da un dato. Al di là delle posizioni, la trattativa è difficile, lo ha spiegato in modo specifico l'incaricato Barnier, ma certamente c'è un dato dal quale non si può prescindere, che è quello della necessità di trovare un accordo perché con il Regno Unito noi dovremo continuare ad avere un rapporto fondamentale dal punto di vista economico, commerciale e dei rapporti. Ed è per questo che è inaccettabile l'idea che si possa continuare ad insultare quello che può anche non piacerci, ma è il Primo ministro di un paese. La si può anche non condividere la sua posizione, bisognerà trovare con difficoltà l'accordo, ma bisogna trovare l'accordo, perché il tema è che quel paese ha un governo, che può in quest'Aula non piacere ad alcuni gruppi politici, ma è un governo che, fino a prova contraria, quando ci saranno nuove elezioni, è legittimato a trattare le sue posizioni e merita il rispetto anche di questo Parlamento e dei componenti di questo Parlamento. Per quanto riguarda il Quadro finanziario pluriennale, vorrei dire molto chiaramente che sarebbe necessaria una forte accelerazione e, soprattutto, sarebbe altrettanto importante cercare di mettere in campo e in calendario delle soluzioni che non abbiano un'idea di un aumento della pressione fiscale, ma che possano dare delle risposte anche sui temi di carattere generale che riguarderanno il futuro della nuova Commissione. Si è parlato anche qui, e si è parlato molto in questo periodo, delle battaglie e delle politiche sul clima. Io penso che sia indispensabile partire non con l'estremismo della posizione, ma partendo dalla necessità di modificare e adeguare il sistema produttivo, economico e commerciale del nostro continente a delle necessità che sono indiscutibili. In ultimo vorrei richiamare, visto che non è stato citato in nessun modo, il tema dell'immigrazione. Nei giorni scorsi i ministri dell'Interno a Malta hanno annunciato tante cose, sulle quali non mi soffermo, e pochi giorni dopo, proprio ieri, abbiamo verificato che alle parole, come al solito, non sono seguiti in alcun modo i fatti. Io mi auguro che il Consiglio possa iniziare ad affrontare e dare delle risposte precise su questi temi.